Rada by som využila túto príležitosť a pripomenula, že len od včera začali platiť nové znížené stropy na tarify roamingových služieb mobilných operátorov.

Rozumiem tomu, prečo najmä v posledných mesiacoch vyvolávajú kroky predstaviteľov Európskej únie u občanov nevôľu a často oprávnenú kritiku.